Ich kann mich den Vorrednern nur anschließen Ich finde es natürlich auch interessant, wie viele sich in diesem Haus plötzlich für den Welthandel einsetzen.

Das ist ungerecht, und das ist auch ungerechtfertigt. Und besonders die Auswahl der Produkte und der Regionen, der Mitgliedstaaten, die betroffen sind, hat das Riesenpotenzial, Europa zu spalten.

Deswegen wünsche ich mir schon eine stärkere Reaktion der Kommission und auch schnellstmögliche Verhandlungen, damit wir von diesen Zöllen loskommen. Als Gegenreaktion mögen Strafzölle unsererseits auf den ersten Blick verständlich sein. Ich glaube aber nicht, dass sie am Ende zielführend sind, wenn wir immer weitere Zolleskalationen haben. Denn nicht nur unsere Industrie, sondern auch unsere Landwirtschaft profitiert vom Export ihrer Güter, und das muss auch weiterhin möglich sein.